Titjev čeká na rozsudek, který jej může poslat na deset i více let za mříže. Dnešní čečenský prezident Kadyrov, dosazený po druhé čečenské válce Putinem, zavedl v Čečně režim bezpráví. V tomto režimu se Titjev a jeho organizace, které jsme před deseti lety udělili Sacharovovu cenu, snaží chránit ty, jejichž životy jsou ničeny. Pracoval jsem několik let jako novinář v první i druhé čečenské válce. Viděl jsem, jakých zločinů se dopouštěla

Režim Kadyrova dodnes tyto válečné zločiny adoruje. Titjevovo hnutí Memoriál považuje za nepřítele. Jsem rád, že pan Titjev získal v loňském roce cenu českého prezidenta Václava Havla, kterou uděluje Rada Evropy.